Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wir freuen uns auch darüber, wenn sie sich unseren Werten und Standards annähern und ihren Weg an unserer Seite finden.

Und wir akzeptieren auch wenn sie sich denn so entscheiden den Wunsch unserer Partner, mit Russland oder in erster Linie mit Russland eng verbunden zu sein. Aber was wir nicht akzeptieren können, sind plumpe Erpressungsversuche der russischen Regierung und ihrer companies um diese Staaten sozusagen in ihre Arme zu zwingen.

Das müssten wir diesen Ländern deutlich erklären, auch der Bevölkerung vielleicht wieder mehr, als wir es bisher getan haben. Dabei werden wir den Dialog mit Russland fortsetzen.